Gospođo predsjednice, nepoštene trgovačke prakse u lancu opskrbe hranom brojne su i svakodnevne pa mi je iznimno drago da izvjestitelj ovom problemu pristupa na ozbiljan i sveobuhvatan način. Posebno bih izdvojila jedan problem s kojim se susreću svi mali proizvođači u Hrvatskoj, a to je neravnoteža pregovaračke moći koja ima nepovoljan učinak na ugovornu slobodu, raznolikost ponude i cijenu. Naime, veliki distributeri i trgovački lanci koriste nesređenost tržišta i svoju dominantnu poziciju na njemu kako bi što je više moguće srušili cijenu otkupa, što mali proizvođači jednostavno ne mogu preživjeti. Izvjestitelj nudi kvalitetno rješenje u vidu osnivanja proizvođačkih organizacija koje bi male proizvođače stavile u povoljniju pregovaračku poziciju i ja ga u tome apsolutno podupirem, ali moramo biti svjesni da će bez puno jače uloge nadležnih tijela država članica u informiranju i pravnoj zaštiti malih proizvođača ovaj model teško u potpunosti zaživjeti i dati očekivane rezultate.